Madame la Présidente, mes chers collègues, plusieurs millions d'animaux subissent chaque année, en Europe, d'effroyables conditions de transport ils sont enfermés, exploités, violentés. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cette maltraitance animale. Les animaux ont le droit au respect, à la bienveillance, comme les êtres humains.

Nous devons faire toute la lumière sur ces pratiques.

Les animaux sont des êtres sensibles, des êtres vivants ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des objets. Ainsi, l'Union européenne doit désormais leur apporter toute son attention, son engagement, pour qu'eux aussi méritent d'être une priorité.